4. März werden zeigen, ob diese Regierung in Moskau dazugelernt hat. Sie werden uns zeigen, ob die Abläufe sich verbessern und ob wir gemeinsam Hoffnung haben können, dass die Entwicklung positiv nach vorne verläuft. Besonders viel Hoffnung setze ich aber auch auf die zahlreichen Demonstrationen, die es seit Anfang Dezember gegeben hat. Sie sind ein Zeichen für eine erstarkende Bürgergesellschaft und insofern sind sie auch für mich ein Hoffnungszeichen. Die für diesen Samstag angekündigte Großdemonstration offenbart aber auch gleichzeitig das Problem der russischen Opposition und auch der Protestbewegung. Die sogenannten systemischen Oppositionsparteien, die in der Duma vertreten sind, werden von der Bevölkerung weitgehend nicht als demokratische Alternativen wahrgenommen. Auch die Einbindung der Nationalisten in die Protestbewegung wird Gott sei Dank sage ich kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass wir eine ganz besondere Solidarität mit denen üben müssen, die sich in den letzten Tagen und Wochen der Aktion Weißer Ring angeschlossen haben. Die Bürger gehörten oder gehören einer Vielzahl gesellschaftlicher Schichen an und traten für die Wahrung ihrer Bürgerrechte ein, ganz ohne ideologischen Hintergrund, vor allem aber ohne jegliches Eigeninteresse.

Was Russland am dringendsten braucht, sind demokratisch legitimierte staatliche Institutionen und Mandatsträger, die das Vertrauen ihrer Wähler besitzen und die ein klares Bekenntnis zu den Interessen ihrer Wähler abgeben und der Korruption und anderen Willkürakten eine klare Absage erteilen. Insofern müssen wir dringend diese Bewegung unterstützen und in Gesprächen mit unseren russischen Partnern immer wieder deutlich machen, dass wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten, aber dass wir auch gemeinsame Erfolge hin zu mehr Demokratie sehen möchten.